Ich habe gegen diesen Bericht gestimmt, obwohl ich an sich den Bericht und das Anliegen grundsätzlich befürworte. Nur ist jeweils und das beobachte ich jetzt schon zum wiederholten Male bei derartigen Berichten immer wieder auch ein militärischer Aspekt dabei.